Ako Slovinsko, tak aj Chorvátsko, keď ich napadlo Srbsko, a naše sympatie boli na obidvoch stranách. Musím povedať, že prijatím Slovinska do Európskej únie v čase, keď ešte neboli celkom vyriešené všetky spory medzi Slovinskom a Chorvátskom, bola Európska únia veľkorysá a myslím si, že takýto podobný postoj by sme mali prejaviť aj teraz voči Chorvátsku. Je mi ľúto, že niektorí politici v Slovinsku by radi teraz blokovali pristúpenie Chorvátska, ale ako som si aj vypočul z úst mojej kolegyne pani Jordanovej Cizeljovej, ona je za taký rozumný a taký, by som povedal, vyvážený prístup k tejto politickej otázke.